La résolution que votre assemblée prévoit d'adopter demain sera une contribution importante et tout à fait bienvenue à notre réflexion sur les meilleures options pour continuer à affiner le cadre régissant les partis politiques au niveau européen.

C'est la bonne direction pour la démocratie européenne.